Ik denk dat wij het allemaal erover eens zijn dat wij heel erg goed moeten kijken naar die overheidsfinanciën.

Wij moeten niet alleen focussen op die bezuinigingen, maar wij moeten ook gaan kijken naar de investeringen om ervoor te zorgen dat de economie in Europa weer gaat groeien. Niet de niet productieve sectoren, maar gewoon de sectoren die weer gaan zorgen dat wij een duurzame groei gaan genereren. Dat is ook belangrijk.

Als ik dit verslag lees, dan vraagt het Parlement heel duidelijk om een verschuiving van belastingen, weg van arbeid en naar de milieukosten. Hoe vaak zien wij hele duidelijke aanbevelingen van de Commissie die heel duidelijk maken dat in alle landen van de EU die belastingen echt verschoven moeten worden? Hoe vaak lezen wij in de aanbevelingen dat de belastingvlucht moet worden aangepakt? Hoe vaak lezen wij dat het echt tijd is voor investeringen? Hoe vaak lezen wij in aanbevelingen dat de onnodige defensie uitgaven verminderd moeten worden? Het kan veel strakker en dit verslag laat echt zien dat de Commissie nog maar halverwege is. Ja, langetermijninvesteringen zijn nodig, maar het is vooral belangrijk dat de Commissie nu een echt zaken gaat aanpakken als de belastingvlucht, meer de verschuiving van belastingen, weg van arbeid naar milieukosten, en weg van onnodige uitgaven als defensie.